Ich glaube, zunächst einmal darauf hinweisen zu müssen, dass das Thema weit über China hinausgeht. Es ist eine Grundsatzfrage, wie es uns auf Dauer gelingt, unsere Unternehmen im europäischen Binnenmarkt tatsächlich einheitlich in eine Situation zu bringen, dass Investitionen in diesem Binnenmarkt den gleichen Regeln folgen müssen, wie wir sie heute schon innerhalb der Europäischen Union über das europäische Beihilferecht, über das europäische Wettbewerbsrecht und über viele andere Regeln haben. Wir schaffen momentan eine ungleiche Wettbewerbssituation für Unternehmen aus Europa, die Unternehmen aus Europa kaufen wollen, im Verhältnis zu Unternehmen von außerhalb. Das kann nicht in unserem Interesse liegen. Wir wollen dafür sorgen, dass der Binnenmarkt zusammenwächst, dass sich Unternehmen in Europa verbünden, um auf globaler Ebene miteinander wettbewerbsfähig zu sein, und nicht Dritte von außen schwierige Entscheidungen gegen unsere Interessen treffen. Die Frage bleibt allerdings Kann die Kommission tatsächlich in kommender Zeit mit einer Definition dessen kommen, was wir so landläufig als europäische Kronjuwelen definieren, ohne genau zu wissen, was damit gemeint ist? Denn häufig ist es eben so, dass das eine Land eine Kronjuwele ganz anders definiert als ein anderes. Das wird nicht gelingen, wenn wir einen einheitlichen europäischen Ansatz haben wollen. Und das ist das, was wir brauchen.